Z dużym zadowoleniem przyjmuję także stanowisko Komisji Europejskiej w związku z tym przedłożeniem.

czasami wystąpienia, które miały charakter partykularyzmów, kiedy mówiono my Szwedzi czy my Holendrzy. Cieszy mnie to, że mamy szansę zamiast koncentrować się na tym, jak oszczędzać miliony mówić teraz o tym, jak uzyskać miliardy, które to jako własne środki